virðulegi forseti eins og forseti las upp við upphaf þingfundar liggur frammi á lestrarsal bréf þar sem eru gerðar athugasemdir frá sveitarstjórn flóahrepps til hæstvirts forseta þar segir með leyfi forseta að þetta varðar ummæli sem fallið hafi á alþingi í kjölfar dóms hæstaréttar í máli íslenska ríkisins gegn flóahreppi án þess að fara að rekja þetta bréf þá segir með leyfi forseta sveitarstjórn flóahrepps fer fram á það við forseta alþingis að hann beiti sér fyrir því að þeir alþingismenn sem farið hafa offari í fullyrðingum í þingsal alþingis biðjist afsökunar og dragi þessi ummæli til baka verði það ekki gert er því beint til forseta að áminna viðkomandi þingmenn fyrir ummæli sín mig langar til að spyrja hæstvirtan forseta hvort forseti hafi brugðist við þessu erindi eða hvort hún hyggist gera það og hvort forseti hafi svarað flóahreppi þessu bréfi sem er dagsett þriðja mars ég er